Der Berichterstatter hat in seiner Einleitung davon gesprochen, das Parlament müsse den Abkommen nun zustimmen. Vielleicht war das ein Übersetzungsfehler, aber ich sage trotzdem ganz deutlich, ich muss nicht zustimmen, und ich werde diesem Abkommen ganz sicher auch nicht zustimmen. Gerade dieses erste Abkommen nach Lissabon hat ja eine besondere Signalwirkung. Aber welches Signal senden wir denn in die EU und darüber hinaus? Bei den Befürwortern des Abkommens erkenne ich vor allem ein biblisches Prinzip Wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir haben ja schließlich einen Vertrag. Aber tatsächlich wissen wir gar nicht, was mit den Menschen in diesen Ländern geschieht, wenn wir sie zurückschicken. Ich hätte mir in diesem Hause eine größere Sensibilität für Fragen des Umgangs mit Flüchtlingen und mit der Einhaltung von Menschenrechten gewünscht. Die Annahme dieses Abkommens gefährdet zutiefst unsere Glaubwürdigkeit in Fragen von Demokratie und Menschenrechten. Deshalb bitte ich nochmals alle Kollegen, diesem Abkommen nicht zuzustimmen.